Doamnă președintă, stimați colegi, sigur, a fost un raport foarte complicat. Vreau să îi felicit pe raportori pentru echilibrul pe care l au adus, însă nu pot să nu mă refer la două lucruri. Cel legat de repartizare am fi vrut să nu fie un Brexit și să nu avem ocazia să repartizăm.

Dar s a discutat foarte mult despre listele transnaționale, deși raportorii spun foarte explicit aici că nu avem un temei juridic încă. Eu cred că trebuie să ne întoarcem acasă la noi, să discutăm în parlamentele noastre naționale, cu cetățenii noștri, pentru că, da, e o viziune bună poate, de viitor, dar sunt pregătiți cetățenii? Și mai am o întrebare pentru raportor, poate răspund când vor face încheierea vor exista două categorii de europarlamentari?